Pane předsedající, já jsem také nepodpořil v tomto hlasování navrhované usnesení, a to nikoliv z toho důvodu, že by mi snad chyběl cit pro ochranu spotřebitele, ale myslím, že bychom nic neměli přehánět. Jestliže jsme tady měli vědecky podložená vyjádření našich vlastních agentur, agentur zřizovaných Evropskou unií, která nám dokázala kvalifikovaně vysvětlit, že tady opravdu žádné ohrožení nehrozí, že jak koncentrace zmíněných látek, tak konzumované množství je hluboko pod úrovněmi, které by vůbec mohly způsobit nějaké poškození zdraví. Pak mám pocit, že jsme hlasovali trochu zbytečně a přimlouval bych se za to, aby byť možná v dobrém úmyslu a vedeni dobrou vůlí kolegové nezneužívali plenárního zasedání k hlasování o věcech, u kterých to není bezpodmínečně nutné.